Ich konzentriere mich auf den GSVP Bericht des Kollegen Paşcu und möchte ihm herzlich für die gute Zusammenarbeit in dem Zusammenhang danken. Ich denke, wir können als Parlament stolz sein, dass wir das nicht nur begleitet, sondern auch gepusht haben, was sich in den letzten ein, zwei Jahren im Bereich der GSVP entwickelt hat.

Das sieht man an solchen Entwicklungen Es geht Schritt für Schritt voran.

Ich glaube, das ermöglicht uns, auch dann in Drittstaaten diejenigen zu unterstützen, die nicht darauf angewiesen sein wollen, dass wir selber dann vor Ort erscheinen müssen.